On a une crise économique et financière profonde, eh bien on va faire passer des aux banques!

Comme si l'institution même de tests de résistance allait apporter des assurances à nos concitoyens ou au marché financier. Parce qu'évidemment tout dépend des hypothèses que l'on met dedans, et vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, on ne peut pas dire que l'an dernier, les financiers aient été très crédibles de ce point de vue là. D'ailleurs, les stress tests nucléaires, votre collègue Oettinger l'a reconnu cet après midi, sont aussi, jusque maintenant en tout cas, une vaste rigolade puisque l'hypothèse du crash d'un avion sur une centrale n'est pas prise en compte. Et donc, je voudrais dire que dans ce cas ci, l'avion qui s'écrase sur une centrale, c'est évidemment le risque de défaut. Monsieur le Commissaire, vous dites qu'il faut prendre en compte des hypothèses plausibles et donc nous ne prenons pas en compte l'hypothèse d'un défaut d'un État souverain en Europe. Alors, je voudrais faire la remarque suivante ou bien vous considérez que c'est une hypothèse que vous refusez, et là je vous dirais qu'il s'agit d'un déni de réalité parce que si on regarde les chiffres de la dette grecque ou de la dette irlandaise, il est bien évident que, tôt ou tard, ces États devront restructurer leur dette, soit vous jouez la montre, et là je vous dirais que c'est également irresponsable, puisque plus tard on s'y prend, plus cher cela coûtera à la collectivité. Et donc là je fais appel à votre sens des réalités et des responsabilités, Monsieur le Commissaire. Vous êtes un Européen ambitieux, vous savez que ceux dont on teste la résistance tous les jours, ce sont nos concitoyens, qui savent très bien que tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes, on ne pourra pas garantir à la fois leur sécurité et celle du marché financier.